Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Naj takoj na začetku predstavitve stališča poslanske skupine Desus povem, da bomo podprli predlog sklepa, ki ga je sprejelo matično delovno telo, da predlog novele Zakona o voznikih ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V poslanski skupini Desus sicer razumemo in podpiramo intenco Državnega sveta, ki želi s predlogom program izobraževalnih delavnic za voznike dopolniti z obvezno osemurno udeležbo storilca prekrška v delovanju organizacije na področju prometne varnosti, vzgoje in izobraževanja oziroma dela žrtvami prometnih nesreč. Trenutno ta program obsega najmanj šest pedagoških ur skupinskega dela z vsebinami o varnosti cestnega prometa, tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu. Prav tako želijo dopolniti program psiho socialnih delavnic, ki trenutno obsega skupno najmanj sedemnajst pedagoških ur z obvezno šestnajsturno udeležbo storilca prekrška v delovanju organizacije na omenjenih področjih. Žal pa predlog zakona ni primerno pripravljen, predvsem pa še niso bile izvedene ustrezne evalvacije ukrepov, ki se sicer že izvajajo od leta dva tisoč deset in bi bile primerna podlaga za novelo veljavnega zakona. Določene predlagane rešitve bi tudi po naši oceni lahko imele negativne posledice, kot na primer ta, da bi storilec prekrška delal z žrtvami prometnih nesreč, kar bi lahko pustilo negativne posledice prav na teh žrtvah. Moram pa opozoriti na nenavadno dejstvo, in sicer, da direktor Javne agencije za varnost v vc v cestnem prometu vlaga novelo zakona preko Državnega sveta. Po naši oceni bi bila bolj logična in tudi pravilna pot, da agencija pristopi k pripravi novele zakona skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, ki je za to področje tudi pristojno. Novela bi se seveda pripravila po ustaljenih postopkih, kar pomeni, da bi bil zakon dan tudi v javno obravnavo, s čimer bi zainteresirani in strokovni javnosti omogočili vključitev v pripravo zakona, zakon bi se pred vložitvijo medresorsko uskladil in pripravil v obliki in z vsebino, ki bi bila primerna za sprejem. Iz razprave na odboru je bilo moč razumeti, da bo delovacija in priprava druge novele veljavnega Zakona o voznikih pripravljena na tak način, kar v poslanski skupini Desus vsekakor podpiramo. Kot pa sem napovedal že na začetku, bomo poslanci poslanske skupine Desus podprli predlog sklepa, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.